2013. Sigur că este un lucru îmbucurător, însă trebuie să continuăm. Consider că Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Garanția pentru tineret sunt două instrumente puternice în lupta împotriva șomajului și pentru încurajarea tinerilor. Tinerii trebuie să învețe încă de la școală să facă cercetare, inovație, să le dezvoltăm spiritul liber și spiritul de antreprenoriat, iar apoi, desigur, trebuie beneficii tocmai pentru a putea să pună în aplicare ceea ce au învățat, să facă cercetare, inovație, fiindcă numai așa vine progresul unei țări și, evident, se creează locuri de muncă pentru ei. Inițiativa completează finanțarea națională, așa că nu trebuie să ne bazăm numai pe bani europeni, ci trebuie să finanțăm și la noi acasă.